Pani Przewodnicząca!

Prawa człowieka są centralnym elementem stosunków Unii ze wszystkimi państwami trzecimi, jednak w kontaktach z Rosją, Chinami, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi nie widać spójnej strategii w zakresie praw człowieka. Dlatego trzeba ustalić dla państw członkowskich minimum obowiązujące w tym zakresie w kontaktach z partnerami strategicznymi. Izrael doprowadza do katastrofy humanitarnej na okupowanych terytoriach palestyńskich.

zniszczył w strefie okupowanej ponad 60 obiektów finansowanych przez Unię, takich jak zbiorniki z wodą, panele słoneczne, budynki rolnicze. Na moje zapytanie w tej sprawie, otrzymałam od Wysokiej Przedstawiciel odpowiedź, że od 2009 r. nie ma doniesień o niszczeniu przez Izrael infrastruktury finansowanej ze środków Unii. W związku z rezolucją Parlamentu w sprawie polityki unijnej w odniesieniu do Zachodniego Brzegu Jordanu i Wschodniej Jerozolimy pytam, czy zostały wreszcie zweryfikowane zarzuty dotyczące niszczenia na terenach okupowanych obiektów finansowanych ze środków unijnych? Co udało się osiągnąć w sprawie więzionych w Bahrajnie działaczy? Parlament wzywał do ich uwolnienia przed ministerialnym posiedzeniem z Radą Współpracy Państw Zatoki, która ma się odbyć w Bahrajnie 30 czerwca bieżącego roku. Wciąż powszechna jest przemoc wobec kobiet, w moim kraju, m.

przemoc instytucjonalna w postaci restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Jakie dalsze działania planowane są w zakresie zwalczania przemocy, także instytucjonalnej? Na zakończenie serdecznie dziękuję Wysokiej Przedstawiciel za wspieranie międzynarodowych dążeń do przyjęcia traktatu o handlu bronią. Niezmiernie istotna jest teraz jego ratyfikacja, w szczególności przez głównych eksporterów broni. Dlatego proszę Wysoką Przedstawiciel o dalsze zaangażowanie w proces ratyfikacji i wdrażania traktatu.